Madame la Présidente, Madame la Commissaire, vous êtes venue nous dire que la crise agricole est profonde, ce que nous savions déjà.

Mais, Madame, ce n'est pas le résultat d'un problème technique, c'est le résultat de votre politique de dérégulation que vous avez poussée, de la casse des principes fondamentaux de la politique agricole commune, votre refus de revenir à une rémunération du travail par des prix minimums et votre libre échangisme intégral contre le principe même de la préférence communautaire. Le moment est venu, à la veille d'une nouvelle réflexion sur la politique agricole commune, de considérer le travail agricole comme une mission d'intérêt général, contribuant au bien public commun. Une nouvelle politique agricole doit donc aussi être une politique alimentaire, environnementale et territoriale. Nous devons d'abord en définir les orientations, le sens, avant de décider des orientations budgétaires. En tout état de cause, cela impliquerait la rémunération du travail par des prix minimums de base garantis, une agriculture productrice de valeur ajoutée et d'emploi, un développement agricole respectueux des souverainetés alimentaires contre la famine. Tout montre aujourd'hui que l'efficacité sociale, environnementale et sanitaire passe par une agriculture basée sur des exploitations agricoles à taille humaine, paysannes et non industrielles.